Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché, si sa, la realtà corre molto più veloce delle norme e gli ordinamenti devono adeguarsi in fretta di fronte alle sfide e, soprattutto, ai nuovi equilibri della società. Schengen, l'Erasmus, la mobilità fra Stati hanno aiutato la nascita e la diffusione di sempre più numerose coppie europee possiamo definirle così famiglie che abitano in uno Stato membro, hanno case in un altro Stato, ereditano patrimoni in un altro Stato ancora. È una società che ha avuto, fortunatamente, il coraggio di abbattere i confini e che quindi oggi ha bisogno di nuove norme. L'Unione europea deve sostenere queste famiglie europee, soprattutto facilitando il dialogo tra Stati membri e decidendo chiaramente le competenze in tema di regimi patrimoniali, questo per dare certezza alle coppie, per fare chiarezza su quale sia il giudice competente.